Wir haben hier ein Erbe übernommen. Und hieraus erwächst auch unsere ganz große Verantwortung, dieses Erbe so intakt wie möglich an die nachfolgenden Generationen zu übergeben. Es geht nicht nur um den Erhalt der Biodiversität, sondern es geht auch um die nachhaltige Nutzung. Erfolgreiche Naturschutzpolitik funktioniert nur im Verbund mit der Landwirtschaft.

der Apollofalter Er kann nur in einem gut bewirtschafteten Weinbau in den Steillagen leben in der Wildnis kommt er um. Die sichere Versorgung mit hochwertigen, vielseitigen Lebensmitteln und Biodiversität Das ist unser Ziel. Schon die heutige gemeinsame Agrarpolitik macht strenge Vorgaben für eine gesunde, vielfältige und nachhaltige Produktion, die sich immer auch am Vorsorgeprinzip ausrichtet.